forseti vill tilkynna að með bréfi tuttugasta og annan maí síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um lyfjastofnun gert verður klukkutíma matarhlé að loknum atkvæðagreiðslum